Es wurde schon viel über den Nutzen der Normen gesagt. Ich möchte noch zwei weitere Beispiele nennen, die für uns selbstverständlich sind das universelle Ladegerät für Mobiltelefone oder auch in Zukunft die Realisierung von Elektromobilität.

Leider ist nicht überall in der Gesellschaft bekannt, wie Normen erarbeitet werden. Es ist nicht das Parlament und wird es auch in Zukunft nicht sein sondern es sind nationale, europäische und internationale Institute, wie zum Beispiel CEN und CENELEC, die das machen. Die letzten 25 Jahre waren eine gute Zeit, aber es gab auch eine Reihe von Defiziten, die wir jetzt aufgearbeitet haben. Die Ausarbeitung der Normen war viel zu langsam, viel zu teuer, zu wenig transparent und hatte eine zu einseitige Beteiligung.

Als letzter Punkt die Akzeptanz Das werden wir noch ausprobieren und prüfen müssen, wie es wird.

Ich glaube, die sind inzwischen ausgeräumt. Die mittelständische Wirtschaft in Hessen zum Beispiel hat mir schon ein Feedback gegeben und erklärt, dass sie mit diesem Kompromiss, mit diesem Vorschlag der Berichterstatterin und des IMCO Ausschusses zufrieden ist und dass sie eine Reihe von Verbesserungen für die Zukunft sieht.